Skutečnou příčinou jeho věznění je to, že působil v nezávislém médiu rádio a je znám jako kritik ázerbájdžánského režimu.

Tento poslední případ zatčeného novináře silně připomíná diktátorské praktiky, které dobře známe z komunistických režimů.